Aber beantworten Sie mir doch bitte folgende Frage Welches Land in der Europäischen Union hat die höchste langfristige Staatsverschuldung, und welche Partei regiert dieses Land?